Das Jahr des kulturellen Erbes ist eine wirklich europäische Initiative. Das gilt sowohl für seine Entstehungsgeschichte als auch für die Umsetzung und Zielsetzung. Gerade heute, wo Populisten versuchen, das kulturelle Erbe für ihre nationalistische Agenda zu vereinnahmen, müssen wir das Einende statt des Trennenden stärker in den Vordergrund stellen. Das heißt aber auch, dass sich 2018 nicht darin erschöpfen darf, ein bloßes Nebeneinander nationaler, primär kulturelle Nabelschau betreibender Initiativen zu sein. Das europäische Miteinander muss im Vordergrund stehen. Das Jahr darf auch nicht zu einem Strohfeuer verkommen. Das europäische Projekt braucht einen neuen Anschub. Sich nur auf einen gemeinsamen Binnenmarkt und Verbraucherrechte zu beschränken, ist dabei nicht ausreichend. Was wir benötigen, ist eine vertiefte europäische Kultur und Bildungspolitik, damit sich die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft mit der EU identifizieren können. Das Jahr des kulturellen Erbes muss von einem Geist des europäischen Miteinanders und der gemeinsamen Werte, die uns alle verbinden, geprägt sein, und dieser Geist muss bei allen Menschen ankommen egal wo und wie sie leben, egal wie alt sie sind.

Stichworte sind hier Verbesserung des Zugangs zu Kultur, kulturelle Bildung, Erhaltung des Kulturerbes, Digitalisierung unseres Filmerbes, Behebung der chronischen Unterfinanzierung von Kultur und Bildung.